Je to určite dobrá správa a zaslúži si, aby sme o nej hovorili, hoci aj opakovane. Horšia správa je, že hoci tento Parlament prijíma stále ďalšie uznesenia, ktorými sa snaží znížiť neopodstatnené platové rozdiely medzi mužmi a ženami, už 11 rokov sa nenašla politická vôľa potrebná na novelizáciu smernice z roku 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. To je frustrujúce nielen pre mňa ako poslankyňu, ktorá sa tejto téme venuje, ale najmä pre ženy a matky, ktoré platová diskriminácia postihuje a nemajú účinné nástroje na to, aby sa pred ňou bránili. To sa nezmení dovtedy, kým nevyriešime otázku ďalšej budúcnosti EÚ, o ktorej sme diskutovali na začiatku tejto schôdze.